Deși susțin soluția celor două state, demersul Autorității Palestiniene la ONU a complicat eforturile de reluare a negocierilor bilaterale, motiv pentru care România s a abținut de la vot. Atacurile Hamas asupra teritoriilor israeliene nu au făcut decât să agraveze situația.

Rolul comunității internaționale va fi să aducă din nou la masa negocierilor cele două părți. Probabil, în lipsa voinței politice, nu se vor putea obține progrese semnificative.